Herr Präsident! Das ist ein guter Tag ein guter Tag für die Länder des westlichen Balkans, aber auch ein guter Tag für die Europäische Union. Wir begrüßen die vorgelegte Erweiterungsstrategie, weil sie eine neue Dynamik in unseren Prozess bringen kann. Es ist ein erneutes Zeichen an unsere Freunde auf dem westlichen Balkan, dass wir es ernst meinen, und es ist ein klares Zeichen an die Menschen in der EU, dass wir ihre Bedenken ernst nehmen. Diese Strategie ist ein Teil eines Gesamtbildes Reformen sind notwendig in den Ländern des westlichen Balkans und in der EU damit die Integration auch erfolgreich durchgeführt werden kann. Eigentlich gibt es keinen Mangel an guten Worten und guten Absichten, aber es gibt einen Mangel an Umsetzung und Geschwindigkeit auf beiden Seiten. Die Strategie ist erstaunlich konkret. Meine Fraktion unterstützt diese Bemühungen, und wir werden auch erstaunlich konkret sein in der Debatte um den MFR, wenn wir über die IPA Mittel sprechen.

Und wir fordern die Aufnahme von Verhandlungen mit Albanien und Mazedonien noch in diesem Jahr.

Dieses konstruktive Miteinander, das ja nicht ohne Diskussion und Streit im Detail verläuft, erhoffen wir uns auch von den Parlamenten unserer Partner. Wir nehmen keine Regierungen auf in die EU, sondern die Völker des westlichen Balkans.